Se preconizează că în 2030 cererea de petrol la nivel global va fi cu o treime mai mare decât în prezent, iar în Uniunea Europeană ponderea petrolului va reprezenta 35 din cererea de energie primară. În prezent, instalațiile de extracție și infrastructura de transport a petrolului se află într un continuu proces de îmbătrânire. În contextul actualei crize economice și financiare, posibilitățile de investiții în infrastructura petrolieră sunt relativ reduse și consider că, atât Comisia, cât și statele membre, trebuie să își coordoneze strâns eforturile pentru a facilita investiții în acest domeniu, în special pentru a evita consecințe negative ale posibilelor catastrofe asupra mediului înconjurător și pentru a asigura securitatea energetică a Uniunii Europene. De asemenea, susțin intensificarea dialogului cu marile companii petroliere și continuarea politicilor europene în acest sector, în vederea eliminării, sau cel puțin a reducerii, efectelor negative generate de exploatarea și extracția petrolului.